Señora Presidenta, lo que necesitan la economía y las empresas europeas es confianza. Las auditorías de cuentas están hoy en día lastradas por la concentración y la falta de independencia de los auditores y no contribuyen a generar esa tan deseada confianza que relance nuestra economía. No sería descartable plantearse eliminar la obligación legal de las auditorías de cuentas. ¿Por qué no? Si queremos recuperar la confianza de los mercados y en los mercados, debemos realizar una profunda reforma de las auditorías para que estas supongan un auténtico valor añadido y no una mera carga legal. Las grandes auditoras se sirven de los servicios de auditoría como tarjeta de presentación para sus futuros clientes. Una vez familiarizados con la empresa, ofrecen servicios complementarios más onerosos con los que compensar a menudo los bajos precios de la auditoría estricta. Tenemos un problema de distorsión de los precios en el sector. Estos servicios complementarios suponen ya casi el 50 de la facturación, por lo que los grandes auditores no quieren perder los servicios de auditoría, pero no por la auditoría en sí, sino por mantener y aumentar los servicios complementarios. El segundo gran obstáculo para la libre competencia en el sector es el oligopolio de los cuatro grandes, que dominan los mercados europeos por encima del 90 Como tal oligopolio, controlan precios y establecen barreras de entrada a nuevos competidores, valiéndose de intangibles como la imagen internacional de marca. Es verdad que esta imagen de marca puede fundarse en ventajas ciertas, pero no siempre supone una mayor eficiencia, dada la diversidad legislativa en los estados contables susceptibles de tratamiento particular en cada Estado miembro. Comparto los fines del Libro Verde, la independencia y la desconcentración del sector, y los medios a utilizar rotación, auditorías conjuntas, licitación, reforzamiento del escepticismo profesional, prevalencia de las sustancias sobre la forma, separación de los servicios de auditoría de los de no auditoría. Los he intentado trasladar a mi informe en la medida en que me lo han permitido las mayorías parlamentarias y el modesto alcance del mismo. Señorías, este no es más que un pequeño paso hasta conseguir una nueva legislación que sane, en este terreno de las auditorías, los yerros que nos han conducido a esta terrible crisis económica.